Es ist offensichtlich, dass das ausgehandelte ACTA Abkommen kurz vor der Verabschiedung steht ein Abkommen, das eine ganze Reihe von Verpflichtungen für die Vertragsparteien mit sich bringt, um die Durchsetzung des geistigen Eigentums zu verstärken.

Über Monate hinweg haben wir als Parlament allerdings deutlich gemacht und deutlich darauf hingewiesen, dass einige der Absichtserklärungen, die im ACTA Abkommen auch von der EU abgegeben werden, Gefahr laufen, über das geltende EU Recht hinauszugehen. Nicht nur ist unklar, ob die Kompetenzgrundlage für Handelsabkommen für solche Regelungen wie Strafmaßnahmen oder Eingriffe in Grundrechte ausreicht, vielmehr ist vollkommen ungeklärt, inwieweit ACTA dazu führen wird, dass in der EU rechtswidrige Maßnahmen eingeführt werden müssen. ACTA muss deswegen wieder auf den Verhandlungstisch.

Wenn nein, wann soll das geschehen? Zweitens Wann bekommen wir eine ausführliche Folgenabschätzung, inwiefern ACTA die Grundrechte in der EU berühren könnte?